Paní předsedající, pane komisaři, odklon od jaderné energetiky, tak jak to můžeme sledovat např. v Německu, je politicky chybným rozhodnutím s pravděpodobně katastrofálními ekonomickými důsledky nejen pro Německo samotné, ale také nejméně pro středoevropský prostor. Tím německé rozhodnutí nijak nekritizuji, každý členský stát Evropské unie má právo určit si vlastní energetickou politiku se všemi ekonomickými, sociálními i politickými důsledky. Trvám ovšem na tom, že stejně takové právo určit si nezávisle, jak bude vyrábět elektrickou energii, má i moje země, Česká republika. Jednu třetinu českého energetického mixu tvoří energie získávaná ze spolehlivých jaderných zdrojů. Věřím, že své jaderné zdroje ještě posílíme, že dobudujeme další jaderné energetické bloky při dodržení všech zásadních bezpečnostních a kontrolních parametrů a požadavků.